Aspectele de gen ale crizei economice, foaia de parcurs privind egalitatea de gen și Carta drepturilor femeii sunt trei subiecte cu un numitor comun statutul femeii în societate. Dacă vrem, într adevăr, să îmbunătățim statutul femeii în societate, avem nevoie de politici și măsuri concrete, așa cum au fost prezentate și prin Carta drepturilor femeii, propusă prin Manifestul PES.